Monsieur le Président, comme dirait le premier ministre français, le Parlement européen va enfin prendre ses responsabilités et voter le PNR. On veut nous faire croire que c'est l'outil miracle contre le terrorisme. Tout le monde, ici, est attaché à la sécurité de nos concitoyens, et je crois qu'il ne faut pas faire de procès en la matière. Mais je pense qu'il n'y a pas de quoi être fier de voter ce texte. Il sera liberticide, et je ne reviens pas sur tout ce que mes collègues ont déjà dit en la matière je le partage. Il sera inutile parce qu'il ne cible pas les données collectées.

Il n'aurait rien empêché, contrairement à ce que certains veulent faire croire, des attentats de Paris et de Bruxelles. Les terroristes ont voyagé en train, en voiture et ils étaient, oui, connus des services de police. On a besoin de bilans en la matière, et non de fuites en avant technologiques qui serviront d'abord les intérêts de grandes entreprises, sujet sur lequel il faudrait que nous revenions.